a to stworzy warunki do bliższej współpracy i da szansę na osiągnięcie stabilizacji w regionie. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby przyspieszyć proces, który został zapoczątkowany w Barcelonie, biorąc pod uwagę szczególnie kwestie dotyczące demokracji, przestrzegania rządów prawa, wartości, godności ludzkiej oraz rozwoju gospodarczego i społecznego.